það er auðvitað með öllu rangt að neitun forsætisráðherra hafi með einhverjum hætti verið samþykkt af þingflokksformanninum og nauðsynlegt að upplýsa hér að forsætisráðherra birti í janúar tvö þúsund og fjórtán skýrslu um verðtrygginguna þá þegar var óskað eftir því á fundi þingflokksformanna að hann flytti þá skýrslu hér munnlega í þinginu hann varð ekki við því þá í janúar ekki febrúar ekki mars ekki apríl ekki maí þingveturinn eftir setti síðan

málefnalega á fundum þingflokksformanna með forseta að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að skipta um skoðun það er þess vegna algert neyðarúrræði